S jej rozširovaním je potrebné prepracovať aj mechanizmy zastupovania občanov členských štátov v politických orgánoch Únie. Preto je správne, že sa už dnes zaoberáme reformou volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014. Správa pána Duffa prináša viacero návrhov na zmeny, s ktorými sa dá súhlasiť.

Ja súhlasím s pánom Duffom, že teleso Európskeho parlamentu by bolo možné rozdeliť na dve samostatné komory. Komora občanov Únie, kreovaná podľa súčasných pravidiel, by mala sídlo v Bruseli a plnila by súčasné úlohy, ktoré plní Parlament.